Wir reden also heute über die Richtlinie über die Verwendung von Fluggastdatensätzen. Mit der Speicherung von Fluggastdaten erhofft man sich, Straftaten zu verhindern und aufzuklären. Ich halte das für einen sehr schwerwiegenden Eingriff in die Bürgerrechte, obgleich wir uns alle einig sind, dass wir Maßnahmen ergreifen müssen, um Anschläge zu verhindern und aufzuklären. Das ist klar. Aber hier werden Fluggastdaten von jedermann gespeichert anlasslos. Wir alle sollen diesen Eingriff in unsere Bürgerrechte ertragen. Es geht um private Daten Wer ist wann wohin geflogen, wer hat neben wem gesessen, wer hat was gegessen, wie haben sie die Reise bezahlt usw. Diese Daten sollen für alle gespeichert werden anlasslos. Es ist eine gigantische Vorratsdatenspeicherung, auf deren Daten dann die Strafverfolgungsbehörden zugreifen sollen. Ich glaube nicht, dass das zu mehr Sicherheit führt. Das ist eine schiere Behauptung. Der riesige Datenberg wird aufgeschüttet, und es bleibt unbewiesen, dass das weiterführt. Die Täter und die Hintermänner von Brüssel und von Paris waren den Behörden namentlich bekannt. Sie waren zum Teil als potenzielle Gewalttäter bekannt, und dennoch haben die Behörden die Anschläge nicht verhindern können. Ich halte es für falsch, die Bürger unter Generalverdacht zu stellen. Denn genau das bedeutet es, wenn wir alle Daten im großen Stile speichern. Es reisen Hunderttausende unerkannt und unbeschränkt in die Europäische Union ein und durch die Mitgliedstaaten hindurch, Hunderttausende, von denen wir weder wissen, wer sie sind, noch, was sie wollen. Ich glaube, wir sollten uns fokussieren auf die Probleme, wo sie wirklich sind, und aufhören, jeden Bürger unter Generalverdacht zu stellen.